virðulegi forseti á ferðum mínum landið á fréttamaður fyrr á tíð og

og síðan fólk á höfuðborgarsvæðinu sem hefur haft mun meiri aðgang að lánsfé þessa sér stað í sjálfu sér í umræðu í þjóðfélaginu því á stjórnmálafundum úti á landi er ekki jafnmikið spurt um niðurskurð og skattahækkanir og hér á suðvesturhorninu engu að síður má ætla að vandi fólks sé víða á landinu mjög mikill með afborganir af íbúðum sínum bílum og öðrum fjárfestingum þess vegna langar mig að vita hvort landsmenn allir búi á sömu þjónustu þegar kemur að

reyndar er það von mín að þingsályktunartillaga sem háttvirtur þingmaður eygló harðardóttir og ég hef stutt um ráðgjfarstöð um fjármál fyrirtækja nái líka fram að ganga mig langar að vita hjá hæstvirtur félags og tryggingamálaráðherra hvort landsmenn allir muni sitja hér við sama borð hvort ráðgjafarþjónusta um fjármál heimilanna verði að mestu bundin við reykjavík og fólk úti á landi þurfi þá að koma hingað með einhverjum leiðum til reykjavíkur til þess að afla sér þjónustu á þessu sviði eða hvort horft verði til landsins alls í þessum efnum og komið verði á fót ráðgjafarþjónustu úti á landi og þá hve víða og hvort hún sé yfirleitt komin af stað þetta eru mínar spurningar til hæstvirts félags og tryggingamálaráðherra